Produkty biobójcze ze względu na swój skład chemiczny są z jednej strony dość niebezpieczne, szczególnie dla osób najbardziej wrażliwych, dzieci czy kobiet w ciąży, z drugiej natomiast są niezbędne i wręcz niezastąpione w trosce o zdrowie człowieka. Należy zatem ustalić i tak właśnie się dzieje wspólne dla wszystkich krajów Unii standardy, tak aby ludzie mogli czuć się bezpiecznie, a przedsiębiorstwa produkujące te środki miały ustalone jasno normy, które nie będą powodowały obniżenia ich konkurencyjności. Harmonizacja przepisów powinna objąć cały cykl istnienia tych produktów na rynku, od produkcji po utylizację odpadów, aby nie zagrażały one środowisku naturalnemu i zdrowiu ludzi. To rzeczywiście powinien być priorytet.